Wir brauchen ein gerechtes, einfaches, transparentes, verlässliches und nachhaltiges Einnahmen und Ausgabensystem für die EU. Die Finanzierung des EU Haushalts sollte ausschließlich aus zwei Quellen kommen, nämlich zum einen den traditionellen Eigenmitteln und zum zweiten den Abführungen auf der Grundlage der Wirtschaftskraft der Mitgliedstaaten, also einem Anteil des Bruttonationaleinkommens.

Statt mehr Geld für die EU bereitzustellen, sollten die Ausgaben in Bereiche, in denen auf der europäischen Ebene tatsächlich ein echter Mehrwert erzielt werden kann, umgeschichtet werden, beispielsweise die gemeinsame Außenpolitik, transeuropäische Netze, Schutz der Außengrenzen und Forschung.

Das heißt auch, die Mehrwertsteuer Eigenmittel gehören abgeschafft, und vor allem darf es eine EU Steuer egal in welcher Form nicht geben, solange die EU keine wirkliche repräsentative Demokratie ist.